Wenn wir die Finanzmarktregulierung nicht anpacken, werden die Rettungsschirme nichts bewirken. Das ist die erste Voraussetzung. Und wenn wir die economic governance richtig gestalten, dann werden wir die Rettungsschirme nicht brauchen. Deshalb ist diese Krise eine institutionelle Krise der Europäischen Union. Wenn ich mir die Finanzmarktregulierung ansehe Großbritannien blockiert, wo es kann, es blockiert an allen Ecken und Kanten! Ich glaube, dass wir hier auch darüber nachdenken müssen, wie wir das verbessern.

Das ist der richtige Weg.

Die einen wollen die Europäische Zentralbank animieren, mehr Geld zu kreieren, die anderen wollen die Schulden vergemeinschaften. Der richtige Weg Inflation schwächt die Ärmsten, und nur die eigene Verantwortung der Mitgliedstaaten schafft die Stabilität, die wir alle brauchen.